le mécanisme de résolution est entré en vigueur au 1er janvier 2016, le fonds de résolution unique commence à être doté. Mais nous n'ignorons pas que des hypothèques pèsent lourdement sur la stabilité et la durabilité de notre système bancaire et, donc, sur l'économie européenne.

Le risque des too big to fail n'est pas éliminé et, sans préjuger les discussions sur les différents points, il y a urgence à compléter l'Union bancaire dans l'intérêt de l'économie réelle, mais surtout pour rassurer et protéger les dépôts des citoyens. Il reste donc de grands dossiers à finaliser et, en même temps, il faut veiller au fonctionnement quotidien et assurer que la cohérence entre réglementations qui se chevauchent soit garantie, voire établie, que des ressources adéquates soient disponibles et que la sécurité informatique soit davantage prise en compte.